Condena sin paliativos del golpe de Estado del 15 de julio y apoyo pleno al pueblo, a los partidos y a la sociedad turcos, que supieron reaccionar y superar la situación creada, aun pagando un alto precio en vidas.

La represión de colectivos que constituyen el esqueleto democrático de cualquier sociedad es incompatible con cualquier posibilidad de acercamiento, de entendimiento, entre la Unión Europea y Turquía maestros, alcaldes, jueces, periodistas...

lucha contra el Estado Islámico, que todos compartimos, se confunde ahora con las actuaciones militares dirigidas al conjunto del territorio y de la población kurda. La relación Unión Europea Turquía, pues, ha entrado en una nueva fase, lo queramos o no. Turquía ha tomado, parece, otra opción estratégica sobre su rol en la región y sobre sus alianzas.